Madame la Présidente, Mme von der Leyen a annoncé une Commission géopolitique et l'état du monde lui donne raison. L'Europe est entourée dans son voisinage proche de conflits qui s'étirent et qui s'étendent en Syrie, en Libye, au Moyen Orient, en Ukraine, au Sahel, les crises s'éternisent et nous concernent tous. Il nous faut sortir du temps de l'innocence, celui où le projet européen, parce qu'il s'agit d'un projet de paix, ne devait pas se préoccuper de défense. Je salue le réalisme et l'ambition des rapports sur la PESC et sur la PSDC, qui sont soumis à nos votes. Ils rappellent l'importance de nos alliances et notre attachement à un multilatéralisme efficace mais ils appellent aussi à bâtir une défense européenne robuste qui nous permette, tout à la fois, de remplir nos engagements vis à vis de nos alliés et d'agir de manière autonome chaque fois que la défense de nos intérêts l'exige. L'autonomie stratégique de l'Europe est devenue aujourd'hui une ardente nécessité. Nous devons cesser de reprocher à nos alliés américains d'en faire trop ou de ne pas en faire assez dans des crises et dans des régions qui nous concernent directement. Nous devons prendre notre part, toute notre part, dans la prévention des conflits mais aussi dans leur résolution, en faisant usage de tous les instruments qui sont à notre disposition. Soyons médiateurs, soyons facilitateurs mais soyons aussi acteurs du retour à la paix quand nos intérêts sont en jeu. Nous devons accepter de peser de tout le poids politique que notre puissance économique nous confère. Nous ne pouvons plus laisser à d'autres puissances le soin de façonner notre environnement géopolitique sans que notre voix ne soit entendue l'Europe a l'habitude de parler, de parler encore, il est temps qu'elle se mette à agir.